Y, en segundo lugar, he manifestado que entiendo que Europa debería legislar de una manera clara para proteger esa libertad de las mujeres, porque a la vez esa libertad de las mujeres supone una mejor protección para los hijos. Y, evidentemente, para todas las personas en situación de precariedad, sean las circunstancias que sean, hemos defendido en esta Cámara ―como hacemos en el resto de las instituciones― medidas adecuadas para que, con libertad, cada uno decida su futuro en las condiciones que mejor considere. Pero defiendo la libertad de las mujeres y no defiendo la medida y la posición del Partido Popular ni del Gobierno español con esta ley que, sin duda, ha supuesto un retroceso total con respecto a una legislación que ya estaba aprobada.